Pani Przewodnicząca! Kryzys ekonomiczny jest zazwyczaj okresem niezwykle trudnym nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla pracowników. Firmy, starając się ograniczyć koszty funkcjonowania, przykładają o wiele mniejszą wagę do kwestii przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie możemy zapominać, że europejska strategia na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa pracy jest realizowana w określonych okolicznościach ekonomicznych i to one w dużej mierze wpływają na jej skuteczność. Obecnie największym zagrożeniem dla pracowników jest nieustające ryzyko utraty pracy i ściśle powiązane z nim zbyt często występujące zjawisko mobbingu. Pracodawcy i przełożeni mogą wykorzystywać swoją pozycję, wiedząc, iż sytuacja na rynku pracy stawia ich w uprzywilejowanym położeniu.

Dlatego też uważam, że powinniśmy się skupić na tym zjawisku. Niewątpliwie ogromnym niedopatrzeniem jest brak wspólnej i jednolitej definicji zjawiska mobbingu na szczeblu europejskim. Z tego też powodu przyłączam się do apelu Komisji i państw członkowskich, aby opracowały krajowe strategie walki z przemocą w miejscu pracy. Strategie te muszą być jednak oparte na wspólnej dla państw członkowskich definicji mobbingu oraz skutecznej kampanii informującej o przysługujących prawach.